Deze 25 jarige studente uit België zit in een gevangenis in Managua omdat zij mee protesteerde tegen de regering van president Ortega. Duizenden mensen zitten in de cel in Nicaragua omdat zij op straat kwamen voor een vrij en democratisch land dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden respecteert.

We eisen dan ook de volledige uitvoering van de afspraken van 29 maart dit jaar. We roepen de Nicaraguaanse regering op om de dialoog op te starten en een einde te maken aan de voortdurende repressie.

Dat wil zeggen vrije en eerlijke verkiezingen. Ik blijf hier en ik ga hier voor de mensenrechten blijven strijden, dat waren de woorden van Amaya Coppens. Alle mensen die omwille van hun protest in de cel zitten, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, inclusief dat meisje van 25 jaar.